Wir müssen auch fragen, in welche Schulen kommen die Roma Kinder?

Und die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, wie werden diese bezahlt?

Denn da liegt der Hase im Pfeffer bei der ganzen Geschichte.